Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej uświadomiła nam konieczność działań w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym. Z uwagi na ogromną ilość aktywnych europejskich instalacji głównie w basenie Morza Północnego, gdzie również dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń, niezbędnym jest ustanowienie spójnych zasad i ram prawnych celem prowadzenia wyłącznie bezpiecznej i zrównoważonej działalności. Wypracowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przemysłu wydobywczego nakierowanego na ochronę ludności i środowiska podniesie zaufanie społeczne, a także przyczyni się do zwiększenia pozycji Unii w działaniach na rzecz wzmocnienia obowiązujących przepisów w skali globalnej. W interesie wspólnoty jest także zacieśnienie współpracy z sąsiednimi krajami prowadzącymi eksploatacje złóż morskich.